Bref, il y a des critiques, mais c'est assez normal, sur un processus qui peut apparaître un peu long à répondre aux préoccupations de nos concitoyens. Évidemment, toutes les sauvegardes doivent être prévues pour prévenir les abus de ce dispositif. Il ne faudrait pas que, finalement, seuls les groupes les plus organisés ou les lobbies qui ont la capacité de surmonter un certain nombre d'obstacles réussissent à défendre leurs intérêts particuliers au détriment des intérêts collectifs.

Dans ce contexte, je suis persuadée que les gouvernements doivent mieux déployer leurs efforts pour mieux faire connaître cet instrument de démocratie européenne au quotidien et je regrette, par exemple, qu'il n'y ait pas de déclaration du Conseil. J'aimerais que ce ne soit pas un signe du faible intérêt porté par les gouvernements à l'initiative citoyenne européenne.